Doamnă președintă, cetățenii europeni așteaptă de la Uniunea Europeană reguli și standarde care să îi protejeze. Un exemplu este criza cu care se confruntă România în domeniul sănătății, prin prisma faptului că al treilea cel mai mare producător de dezinfectanți din țară a diluat produsele vândute către 300 de spitale din România. Vorbim despre zeci de mii de posibile probleme medicale generate de această situație. Este extrem de îngrijorător, cu atât mai mult cu cât puteau fi evitate, dacă am fi avut o legislație adecvată și controale serioase în spitale. Criza cu care se confruntă România poate oricând apărea în oricare altă țară europeană, în absența unor măsuri ferme, aplicabile tuturor sistemelor medicale. De aceea, solicit forurilor europene să elaboreze un set de reguli clare, aplicabile tuturor statelor membre pentru ca astfel de situații să nu mai fie posibile în niciun sistem sanitar european. Cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă mai multe competențe în domeniul sănătății pentru a putea finanța adecvat acest domeniu și a sprijini dezvoltarea unui sistem de sănătate de calitate în toate statele membre, inclusiv în țara mea, România.